Der Internationale Beratende Baumwollausschuss umfasst, wie wir gehört haben, baumwollproduzierende und verbrauchende sowie mit Baumwolle handelnde Länder.

Es muss zwingend sein, dass wir bald als Europäische Union und nicht nur einige unserer Mitgliedstaaten in diesem Gremium mit Stimmrecht vertreten sind. Warum brauchen wir das?

Dagegen müssen wir dringend etwas tun und diesen jungen Menschen, diesen Kindern, und auch den anderen Menschen in den Ländern helfen.